Poštovana predsjedavajuća, poštovani povjereniče, politika proširenja jedna je od temeljnih politika Europske unije a svako tijelo, svaka organizacija koja se ne širi, koja ne napreduje, već se začahuri, koja se zatvara, ona propada. Iz toga razloga, ja dajem jednu veliku podršku Sjevernoj Makedoniji i Albaniji u njihovom europskom putu i želim da zeleno svjetlo damo im i prije Zagrebačkog samita. I da počne njihovo europsko putovanje. Tvrdim da trebamo njih, ali i ostale države koje žele u Europsku uniji, prihvatiti, pomoći im da se reformiraju i dati im snažnu podršku u tome. Poštovani povjereniče, mir i sigurnost ne samo Zapadnog Balkana nego i cijele Europe nemaju alternativu.